Ich habe ja gesagt, dass die Frage, wie die Mittel verwendet werden, noch nicht endgültig geklärt ist.

Das wäre im Moment reine Spekulation.